Ik moet zeggen, ik vind het wat brutaal eigenlijk.

Los daarvan, u kunt nu wel doen alsof iedereen zo hard aan het werk is op al die dagen dat ze er niet zijn. Dat geldt zowel voor Straatsburg als voor Brussel. Dan zal ik u nog even een eindje op weg helpen.

En vervolgens bij het verlaten van het gebouw hoeft dat niet meer? Ze hebben het mij uitgelegd. Dat is timemanagement want dan kunnen we niet meer controleren of je inderdaad vier uur aanwezig bent geweest om recht te hebben op de dagvergoeding! En zo wordt de boel hier in de maling genomen! U kunt allemaal wegkijken, maar dit is de werkelijkheid. Dit zal niet voor iedereen gelden, maar het geldt voor een hele grote groep.

Dan kan ik u nog een heleboel andere zaken vertellen die hier niet deugen.